Hvala lepa predsedujoči za besedo, spoštovane kolegice spoštovani kolegi. Jaz sem dobil občutek na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, da smo si povsem enotni, da smo si čisto povsem enotni, nenazadnje izid glasovanja trinajst proti nič, zdajle sem še enkrat preveril, je govorijo v to smer. Zdajle, ko poslušam to razpravo, pa nisem več isto prepričan, ne, ali mi govorimo o isti zadevi o istem ZSVarPre oziroma o istem zakonu, ki na neki način, zdaj pa lahko interpretiramo, popravlja napako iz preteklosti, popravlja anomalijo, kakorkoli jaz mislim z eno besedo, da ta zakon omogoča večjo in boljšo socialno državo v prihodnje. Jaz mislim, da je danes pomemben dan, pravzaprav bo jutri še bolj pomemben, ker bomo glasovali o tem zakonu, ki verjamem, prepričan sem, da je dober. Vesovali bomo o tem torej glasovali bomo tudi o zakonu, ki mehča, ne, ki mehča neke v preteklosti, zategnjene pravice in daje večjemu krogu, učencev oziroma dijakov možnost brezplačnega kosila. In vse to so pomembni prispevki k socialni državi. To so sicer majhni majhni premiki, majhni koraki, postopni koraki, ampak vendarle, jaz ocenjujem, da da se počasi pa vendarle, približujemo temu, da bomo lahko v pravem pomenu besede govorili, da smo socialna država. Zdaj, zakaj ni bila zadeva popravljena leta petnajst ali pa leta šestnajst, lahko bi se upravičeno vprašali, zakaj ni bil zakon ZSVarPre, zakon, o katerem danes govorimo, mumificiran v obdobju dva dvanajst-dva štirinajst, ampak mislim, da nazaj gledati, ne pa biti toliko kritičen, na trenutke morda celo nesramen, ali kakor koli, ne mislim, da ni toliko produktivno. Prav je, da se ozremo naprej, da z rešitvami, ki jih prenaša ta zakon, ne delamo potencialno novih krivic in omogočimo ljudem, da zaživijo življenje, ki, ki jim pritiče, da zaživijo dostojno življenje. In jaz mislim, da spremembe tega zakona jim omogočijo boljše in dostojnejše življenje. Bo že res, da ta zakon dober, če kolega Pojbič pohvalil, celo Desus, redko se to zgodi v tem državnem zboru, ampak so tudi svetli trenutki, tako da Marjan, najlepša hvala za tvojo pozitivno tokrat pozitivno kritiko, ne. Spomni pa se tudi, kar sem ti takrat rekel, če ne bo ta vlada prišla z spremembo zakona in ta vlada je prišla s tem, tega zakona, ki jo podpiramo tudi in seveda predvsem v Desusu, sem ti takrat povedal, da bom jaz vlagal zakon, ki bo odpravil neke anomalije ali pa neke nedoslednosti iz preteklosti, ni mi bilo potrebno tega narediti, ministrstvo je zakon pripravilo in verjamem, da da bo ta zakon dober, ne glede na nekatere pomisleke, ki jih mnogi izmed vas tukaj in pri tem zakonu imate, jaz bi si želel, v isti sapi govorim, jaz bi si želel, da vsak zakon, ki se ga sprejme, ima, ne vem, kako naj to po slovensko, neko probno vožnjo, torej da se da se ga eno leto uvaja, da se v tej uvajalni dobi, probenfart po nemško, konec navedka, e, se enostavno se uvaja in se vidijo te anomalije, te nedoslednosti in se ga potem ustrezno modificira po tem letu, po tem letu uvajanja, pa ni verjetno samo Nemčija, tak primer uvajanja, posameznih novih ali pa modificiranih zakonov. Jaz bi si iskreno želel, kot Uroš Prikl seveda, da ne bi bilo potrebno, socialnovarstvenega prejemka, nadomestila za brezposelne osebe, denarne socialne pomoči, v bistvu bi se želel tudi, da otroškega dodatka ne bi bilo potrebno, ker vemo, da smo v enem delu razvojni, transfer, v mnogočem ali pa v pretežnem delu pa socialni transfer. Želel bi si, da bi bili tako bogata država, tako socialno, bom rekel, ozaveščena, da da bi bi imeli brezplačno, v pravem pomenu besede, šolstvo, zdravstvo, da ne bi bilo potrebno nobenih socialnih transferov, verjemite, tudi nobenih prerekanj v tej zvezi, kaj je manj pravično, kaj je bolj pravično, ne bi bilo. Ko gremo v kaskadni sistem, stopničasti sistem, ne, vedno pridemo pač do neke točke, ko za nekoga, ki za evro, dva ali pa pet preseže, ni pravično in to je seveda tudi tudi tukaj, to je tudi pri regresu, pa drugo leto več temu ne bo tako, ker bomo vsem upokojencem dali regres. To je podobno kot v v primeru otroških dodatkov, ko tudi gre na neki, na neki, procent do devetindevetdesetih procentov, torej povprečnega osebnega dohodka po glavi družine, pač je zadeva, pač je zadeva, ko gre za ta kaskadni sistem, včasih zelo za za nekoga neugodna ali pa nepravična. Če mene vprašate, kaj si mislim o tej limiti, tej meji sto dvajset tisoč evrov, bom povedal sledeče. Želim si, da vse to, kar, kar je bilo s strani vlade povedano, bo držalo, da praktično ne bo ali pa sploh ne bo prihajalo do takih anomalij, ko bi nekdo resnično bil upravičen ne, do do socialnovarstvenega prejemka, pa zaradi tega, ker njegova hiška oziroma njegovo stanovanje ali hiša po po podatkih GURS-a, poudarjam, po podatkih GURS-a, ki so nižji, kot so tržne ali pa ekonomske cene, presega to sto dvajset tisoč, da bomo ustrezno tudi na podlagi diskrecijske pravice, tistih, ki o tem odločijo na centru socialno delo, se ustrezno odloči in da z novim zakonom, z novim zakonom ne bomo nikoli več in nikdar nikdar delali novih krivic in novih, novih, nedoslednosti. Ja, ko sem jaz prvič videl ta znesek, sto dvajset tisoč, sem na prvo rekel, sto petdeset ali pa še višje. Na neki način ti podatki, ki so bili tudi danes vsem nam v državnem zboru predstavljeni in so bili tudi na odboru za delo predstavljeni, so me na neki način prepričali, da morda pa je vendar v tem trenutku pač dejansko razmerje moči tako, podatki o tem govorijo, pa naj bo sto dvajset tisoč.. Ko bo ali pa, če bo do tega prihajalo, pa dajmo potem govoriti, takrat o o, eventuelnih modifikacijah in in, uveljaviti tisto diskrecijo, ki je, odločevalcem seveda na CSD-jih, na voljo. Ja, če sem jaz govoril o sentimentalnosti, o sentimentalnem odnosu Slovencev do, do nepremičnin, ne vem, ker včasih me malo zavede, ko je kakšna taka tema, ne, zagotovo pa sem, govoril na nekem kulturnem vzorcu in navezanosti naših državljanov in državljank na svoje hiše, na svoja stanovanja, pa ni verjetno to zgolj samo na navezanost naših državljank in državljanov na zidove, na stene svojih bivalnih enot, tudi na geografsko, na geografsko okolje in jaz mislim, da je prav, da je temu tako. To ni nič slabega in ravno iz tega razloga, kar je pri nas nekaj specifično, to pa mislim, da lahko vsi skupaj ugotavljamo, specifični vzorec, k, čemur sledi tudi lastništvo stanovanjskih in torej stanovanj in, in ostalih nepremičnin, mislim, da je prav, da sprejmemo tak zakon in to je tak zakon, ki bo omogočal, da ljudje se ne bodo odrekali, svojih nepremičnin, da zaradi tega, ker bi želeli poskrbeti za za svoje zanamce, za svoje otroke, vnuke in tako dalje, bodo še zmeraj lahko obdržali to nepremičnino, v njej seveda živeli, verjamem, da dostojno živeli, pri tem pa ne, kot rečeno, prizadeli svojih, svojih dedičev. Kolegice in kolegi, da tam, kjer smo si saj v v v tistih, osnovnih, osnovnih izhodiščih enotni, dajmo ne delati tam nekih rezdih, kar človek bi resnično, resnično ne pričakoval po rezultatu trinajst nič na na odboru, da po danes tako različno pojmujemo ta zakon in ga in ga tako ceframo in in gremo v v deset, pa še več, pa še obdobje samoupravnega socializma, v davno leto šestinsedemdeset, da nima nič več s s s predlogom tega zakona. Jaz bom izjemno vesel, da bomo jutri ta zakon v čim večjem številu, v čim večjem številu podprli, ker verjamem, da je to prispevek k, socialni državi, verjamem pa, ne, verjamem, prepričan pa sem, majhen kamenček v tem mozaiku, da bo potrebno še kar kar fejst prevetriti tudi ostale politike te države, tako družinsko kot seveda tudi socialno, ekonomsko, zaposlovalno in še in še bi lahko našteval, predvsem pa ne gledati nobeno stvar čisto parcialno in čisto ločeno od drugih. In če bo nam to uspelo, verjamem, da bomo lahko ljudem natočili več optimizma, in, in jim zaželeli, lepšo. Verjamem, če bo tukaj pri nas ta ta složnost in ta pripravljenost, da da vendarle neke za za ljudi naredimo, da ne bi smel rezultat tudi izostati. Najlepša hvala.